Madame la Présidente, une analyse d'un sondage d'Eurostat nous révèle que nos citoyens sont en fait en avance sur le politique en matière de défense européenne.

a gagné son pari grâce à une vaste offensive diplomatique et grâce aussi à l'accord des États Unis. Aujourd'hui, depuis l'élection de Trump, les relations transatlantiques sont dans un état tel qu'une augmentation, même très substantielle, des dépenses européennes en matière de défense laisserait encore ouverte la question de la sécurité européenne, à moins

Cela n'entame en rien la valeur du rapport de notre collègue Gahler, dont les propositions sont utiles pour l'avenir, mais seule une approche cohérente serait à même de produire des résultats satisfaisants en matière de sécurité. Dans ce cadre, il y a lieu de promouvoir aussi une diplomatie très efficace. Un visage pour la politique européenne pourrait être une personnalité française. Pourquoi une personnalité française?